Co wspólnego z empatią ma rytualne powtarzanie przez całe lata, że nie będzie żadnych rozmów z rządem syryjskim na temat pokoju w sytuacji, kiedy widzimy, jak burzone są domy, jak przez całe lata dziesiątki tysięcy ludzi muszą stamtąd uciekać, jak ludzie umierają z głodu w oblężonych miastach?